Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, nous avons toutes et tous entendu parler des différents scandales fiscaux de ces dernières années les LuxLeaks, les Panama Papers, et j'en passe.

2.0, dont le but est de faire deux choses très simples, frappées au coin du bon sens. La première faire en sorte que les entreprises paient leurs impôts là où elles font leurs bénéfices. Et la deuxième qu'un taux d'imposition minimum soit établi au niveau mondial. Le problème, c'est Donald Trump et le fait qu'il va s'opposer à ce projet qui, pourtant, nous ferait du bien à tous. C'est pourquoi nous sommes une grande majorité de parlementaires à demander que la Commission fasse en sorte de mettre en place ce projet au niveau européen.